frú forseti davíð oddsson var þangað til fyrir nokkru utanríkisráðherra á íslandi og formaður sjálfstæðisflokksins sem utanríkisráðherra fór hann auðvitað með öll utanríkismálefni samskipti okkar við aðrar þjóðir og þá m málefni okkar gagnvart samstarfi gegn loftslagsbreytingum og rannsóknum á loftslagsbreytingum umhverfisráðherra hæstvirtur er auðvitað fagráðherra í þeim efnum og þess vegna vekur það sérstaka athygli þegar davíð oddsson sagði á síðasta landsfundi sjálfstæðisflokksins og skildi þar með eftir arfleifð sína í umhverfismálum að kyoto samþykktin byggðist á afar ótraustum vísindalegum grunni samt væri nú kannski ráð að líta til hennar en þetta væri þannig því miður þá er þetta ekki þannig að davíð oddsson sé persónulega að tjá álit sitt heldur virðist þetta ríma við klausur sem lesa má í ræðum hæstvirtur umhverfisráðherra á þingum sem hann hefur farið á og mér hefur verið bent líka á að bara núna eftir að þessi fyrirspurn kom fram á ræðu gunnars pálssonar sendiherra í acia samtökunum þar sem hann hefur snúið við blaðinu frá því sem hann gerði áður gunnar pálsson sendiherra og talar núna um að það sé svona umræða fram og aftur um þessi mál menn séu með miklar öfgar í þessu það beri að láta vísindin sanna sitt mál áður en nokkuð verði aðhafst það vekur auðvitað athygli að þessi viðhorf sem ég er hér að lýsa frá íslenskum stjórnvöldum og davíð oddssyni á landsfundinum að þau ríma nokkuð við afstöðu öfgahægrimanna í ameríku sem teygja sig nú reyndar þar inn í stjórnkerfið og inn í hvíta húsið með george bush sem þar er

umhverfisráðherra og gef honum færi á því áður en hann tekur fyrir okkar hönd þátt í montreal ráðstefnunni sem er framundan í lok nóvember og í desember að spyrja hann um afstöðu hans til kyoto samþykktarinnar og til þess hvað eigi að taka við af kyoto samþykktinni eins og sjá má af spurningunni í þingskjali og gefa honum þannig kost á að bregðast snarplega við og skýra fyrir okkur þessa stefnu íslenskra stjórnvalda sem vafi leikur á um núna og virðist raunar af því hér gengur í salinn siv friðleifsdóttir háttvirtur þingmaður